ráðstafanir í ríkisfjármálum þetta er tvö hundruð mál þessa þings á þingskjali tvö hundruð og sautján um er að ræða breytingar á ýmsum lögum er varða tekjuöflun ríkissjóðs í samræmi við forsendur fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og ellefu þessum breytingum má skipta í aðalatriðum í þrjá meginflokka í fyrsta lagi eru sérstakar tekjuöflunaraðgerðir í öðru lagi hækkanir á krónutölusköttum í takt við verðlagsforsendur frumvarpsins svo sem á bensíngjaldi olíugjaldi áfengisgjaldi og fleira slíku og í þriðja lagi hækkanir á ýmsum gjaldskrám hjá stofnunum ríkisins bæði vegna hækkunar verðlags og aðhaldsaðgerða í ríkisrekstrinum almennt þá er einnig að finna tillögur að breytingum á barnabótum og vaxtabótum í þessu frumvarpi þó að þeir bótaflokkar falli vissulega undir útgjaldahliðina en vegna þess hversu samtvinnaðar þessar bætur eru tekjuskattskerfinu eru þær teknar hér með ég mun nú gera nánari grein fyrir hverjum flokki þessara breytinga fyrir sig fyrst um sérstakar tekjuöflunaraðgerðir allt frá hausti tvö þúsund og átta hefur verkefni ríkisstjórnar verið að reyna að laga rekstur ríkisins að gjörbreyttum efnahagslegum veruleika með það að markmiði að endurreisa íslenskt efnahagslíf

þar kemur skýrt fram að aðgerðir ríkisstjórnarinnar muni fela í sér hvort tveggja niðurskurð ríkisútgjalda og hækkun á tekjum ríkissjóðs sú blandaða leið niðurskurðar og tekjuöflunar sem ríkisstjórnin hefur haft að leiðarljósi til að ná jöfnuði í ríkisfjármálum er þó í stöðugri endurskoðun og tekur mið af þeim árangri sem hvor leið skilar á hverjum tíma þannig er reynt að lágmarka það tjón sem niðurskurður á samneyslu veldur hagkerfinu og einnig þau neikvæðu áhrif sem of víðtækar tekjuöflunaraðgerðir kunna að hafa á hagkerfið þegar við afgreiðslu fjárlaga tvö þúsund og níu voru gerðar viðamiklar ráðstafanir bæði á tekju og gjaldahlið og síðan aftur við afgreiðslu fjárlaga tvö þúsund og tíu mestur þungi þeirra var á árinu tvö þúsund og tíu þó svo að nýjar tekjuöflunaraðgerðir fyrir það ár hafi orðið minni en reiknað var með við undirbúning frumvarps til fjárlaga fyrir það ár þessar aðgerðir hafa átt stóran þátt í að bæta stöðu ríkissjóðs frá því sem ella hefði orðið og þar með mikilvægur liður í þeim viðsnúningi sem að var stefnt með samþykkt fjárlagafrumvarps fyrir árið tvö þúsund og ellefu hefst þriðja ár áætlunar stjórnvalda um jöfnuð í ríkisfjármálum áfram verður farin blönduð leið niðurskurðar og tekjuöflunar en í þessum áfanga verður þó þungi aðgerðanna að mestu á útgjaldahliðinni í forsendum fjárlagafrumvarpsins er gert ráð fyrir að sérstakar aðgerðir á tekjuhlið í formi breytinga á einstökum tekjustofnum skili ríkissjóði ellefu milljörðum króna í viðbótartekjur á næsta ári lítils háttar breyting hefur átt sér stað á þeim áformum í þá veru að viðbótartekjur af vörugjaldi á áfengi og tóbak verða nú sjö hundruð milljóna króna lægri en reiknað er með í tekjuáætlun fjárlagafrumvarps það er sex hundruð milljóna króna í stað einn komma þrjá milljarða króna sérstakar aðgerðir á tekjuhlið nema því nú tíu komma þremur milljörðum króna í stað ellefu milljarða áður þær aðgerðir skiptast í nokkra tekjustofna með það að markmiði að hafa sem minnst áhrif á ráðstöfunartekjur þeirra sem minna mega sín engar almennar breytingar eru fyrirhugaðar á helstu tekjustofnum ríkissjóðs svo sem tekjuskatti einstaklinga virðisaukaskatti eða tryggingagjaldi heldur er fremur horft til skatta á fjármagn og eignir enda ekki síst á þeim sviðum sem núverandi skattkerfi gengur skemur en algengt er í nágrannalöndunum

skattlagningu fjármagnstekna annars vegar og launatekna og annarra tekna hins vegar enn er þó til staðar nokkur munur en samkvæmt gildandi lögum er lægsta tekjuskattshlutfall að meðtöldu útsvari við staðgreiðslu launatekna samtals þrjátíu og sjö komma tuttugu og tvö prósent en hið hæsta fjörutíu og sex komma tólf prósent samanborið við átján prósent fjármagnstekjuskatt hækkun fjármagnstekjuskatts í tuttugu prósent mun því ekki íþyngja fjármagnstekjum umfram launatekjur lífeyri og aðrar almennar tekjur það á eins við þótt tekið sé tillit til verðbótaþáttar vaxtatekna því að þegar breytingar á fjármagnstekjuskatti eru skoðaðar þarf að hafa í huga að vaxtatekjur undir ákveðnum mörkum eru undanþegnar skattlagningu í öðru lagi er gert ráð fyrir að tekjuskattur lögaðila svo sem hlutafélaga og einkahlutafélaga verði hækkaður úr átján prósent í tuttugu prósent og að tekjuskattur sameignar og samlagsfélaga verði hækkaður úr þrjátíu og tvö komma sjö prósent í þrjátíu og sex prósenta hækkun á tekjuskatti lögaðila kemur hins vegar aðeins að litlu leyti fram á árinu tvö þúsund og ellefu þar sem álagning hans fer alla jafna fram með árstöf hækkun skatthlutfallsins úr átján prósent í tuttugu prósent ætti að skila ríkissjóði nálægt tveimur komma fimm milljörðum króna á ári þar af er talið að fimm hundruð milljóna króna skili sér á árinu tvö þúsund og ellefu en tekjuaukinn komi að fullu fram á árinu tvö þúsund og tólf á sama hátt og enn er til staðar mismunur í skattlagningu launa og fjármagnstekna þeim síðarnefndu í hag er einnig til staðar mismunur á skattlagningu launatekna annars vegar og tekna af atvinnurekstri í hlutafélagaformi hins vegar atvinnurekstrartekjunum í hag launatekjur bera sem fyrr segir þrjátíu og sjö til fjörutíu og sex prósent jaðarskatt auk þess sem átta komma sextíu og fimm prósent tryggingagjald er lagt á launagreiðslur þannig að heildarjaðarskattlagning launa getur verið á bilinu fjörutíu og sex til fimmtíu og fimm prósent

þessi mikli munur getur og hefur leitt til skattalegrar hagræðingar í formi tilfærslna á launatekjum yfir í rekstrarhagnað og arðgreiðslur hjá einkahlutafélögum sem endurspeglast meðal annars í þeirri sprengingu sem orðið hefur í fjölda fyrirtækja á því félagaformi þó svo að verulega hafi dregið úr mismun skattlagningar eftir tegund tekna með lagabreytingum á síðasta ári er unnt að draga frekar úr þessum mun án neikvæðra afleiðinga hækkun á skatthlutfalli fjármagnstekjuskatts einstaklinga og tekjuskatts lögaðila úr átján prósent í tuttugu prósent er frekara skref í átt að minni mun með þeim breytingum verður samanlagður skattur á hagnað félags og arð eiganda samtals þrjátíu og sex prósent sem er enn nokkru lægra en skattlagning á launatekjur og lægra en sambærilegar tölur fyrir önnur lönd þá verður fjármagnstekjuskattur og skattur á hagnað lögaðila enn lægri en í flestum öðrum löndum í þriðja lagi er lagt til að hinn tímabundni auðlegðarskattur verði hækkaður þessi tekjuöflunarleið er meðal annars valin í ljósi þess að eignamyndun og samþjöppun eignarhalds einkum peningalegra eigna hefur verið mikil á undanförnum árum meðal annars vegna þess munar sem hefur verið á skattlagningu fjármagnstekna og annarra tegunda tekna samkvæmt upplýsingum úr álagningargögnum er sterkt samhengi milli tekna þeirra sem skatturinn leggst á og nettóeignar þeirra eins og búast mátti við má því líta á eignarskatt með svo háum fríeignarmörkum sem ígildi stighækkandi fjármagnstekjuskatts áætlað er að breytingin skili eins og hálft milljörðum króna í viðbótartekjur með hækkun á skatthlutfallinu úr einum komma tuttugu og fimm prósent í eins og hálft prósent og lækkun fríeignarmarka úr níutíu milljónir króna í sjötíu og fimm milljónir króna á nettóeign einstaklinga og úr hundrað tuttugu milljónir króna í hundrað milljónir króna hjá hjónum heildartekjur af auðlegðarskatti verði frumvarpið að lögum eru áætlaðar fimm komma tveir milljarðar króna á árinu tvö þúsund og ellefu í fjórða lagi er lagt til að erfðafjárskattur verði hækkaður úr fimm prósent í tíu prósent samhliða er lagt til að skattfrelsismörk skattsins á hvert dánarbú hækki úr einni milljón króna í eins og hálfa milljón króna reiknað er með að þessar breytingar skili ríkissjóði einum milljarði króna í viðbótartekjur á árinu tvö þúsund og ellefu og eru heildartekjur af skattinum taldar verða tvö þúsund þrjú hundruð fimmtíu milljónir króna á því ári í skattalegu tilliti er almennt litið á erfðafjárskatt sem ígildi tekjuskattlagningar mikill munur á hlutfalli hans og almennu tekjuskattshlutfalli gæti því ýtt undir skattsniðgöngu ekki síst í tilviki fyrirframgreiðslu erfðafjárskattur er lágur hérlendis miðað við flest nágrannalönd okkar og er maki eða sambúðaraðili undanþeginn skattinum

jafnframt er lagt til að tekið verði upp sérstakt áfengisgjald og tóbaksgjald á þessar vörur í tollfrjálsum komuverslunum í tengslum við millilandaflug hér á landi

tekið verði upp sérstakt tíu prósent gjald af almennu áfengisgjaldi sem lagt er á áfengi sem selt er innan lands og sérstakt tuttugu prósent gjald af almennu tóbaksgjaldi

gert er ráð fyrir því að hækkun á tóbaksgjaldi og upptaka á sérstöku áfengis og tóbaksgjaldi í komuverslunum til landsins auki tekjur ríkissjóðs um þrjú hundruð milljóna króna mikilvægur þáttur í viðbótartekjuöflun ríkissjóðs frá því eftir hrun haustið tvö þúsund og átta hefur verið rúmlega fjörutíu prósent hækkun á vörugjaldi á áfengi og tóbak sem selt er innan lands þó svo að sú hækkun hafi að einhverju marki dregið úr innlendri sölu á þessum vöruflokkum eins og búast mátti við hafa vörugjaldstekjurnar aukist verulega með tilliti til þess hlutverks þessara vörugjalda að draga úr neyslu um leið og aflað er tekna fyrir ríkissjóð má draga í efa réttmæti þess fyrirkomulags að sala í íslenskum fríhöfnum sé með öllu skattfrjáls ég vil reyndar taka það sérstaklega fram frú forseti í þessu samhengi að það er að finna tvær prentvillur á blaðsíðu þrjú og fjögur í frumvarpinu nohh þar sem um þetta er fjallað sem ég bið háttvirta þingmenn síðan að taka til athugunar þar segir í elleftu grein að tekið verði upp sérstakt fimmtán prósent gjald af almennu reiknuðu áfengisgjaldi í tollfrjálsum komuverslunum

þá segir í þrettándu greinar frumvarpsins að tekið verði upp sérstakt fjörutíu prósent gjald af almennu reiknuðu tóbaksgjaldi í tollfrjálsum komuverslunum eins og það er lagt á tóbaksvörur sem seldar eru í landinu en þar á að sjálfsögðu að standa tuttugu prósent þannig að ég vek athygli manna á þeim villum sem þarna hafa slæðst inn en fjárhæðirnar eins og þær eru reiknaðar og þær tekjuforsendur sem gengið er út frá miðast við tíu prósent annars vegar og tuttugu prósent hins vegar þá var á síðasta ári tekið upp kolefnisgjald á fljótandi jarðefnaeldsneyti en með því var stigið ákveðið skref í nýrri skattheimtu á sviði umhverfis og auðlindaskatta kolefnisgjald er ákvarðað með hliðsjón af verði losunarheimilda á

sterkari króna gagnvart evru jafnframt er talið rétt að taka viðbótarskref varðandi þessa gjaldtöku og því er í sjötta lagi lagt til að kolefnisgjaldið sem hlutfall af verði losunarheimilda á uppboðsmarkaði e s b hækki úr fimmtíu prósent í sjötíu og fimm prósent viðbótartekjur ríkissjóðs af þessum breytingum eru áætlaðar um einn milljarður króna gjaldið er misjafnt eftir tegundum eldsneytis í samræmi við losun í hverju tilviki það er á bilinu tvö komma sextíu til þrjú komma tíu krónur á hvern lítra en verður eftir hækkunina þrjú komma áttatíu til fjögurra komma sextíu krónur á hvern lítra samkvæmt ellefta og tólfta laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða geta eigendur séreignarsparnaðar ekki hafið úttekt hans fyrr en að þeir hafa náð sextíu ára aldri í byrjun árs tvö þúsund og níu var hins vegar lögfest ákvæði til bráðabirgða við lögin

fjórum mánuðum rökin fyrir þessari tímabundnu ráðstöfun var að milda með þessum hætti þann samdrátt ráðstöfunartekna sem ýmsar fjölskyldur hafa orðið fyrir meðal annars í kjölfar atvinnumissis fram til þessa hafa rúmlega fimmtíu þúsund eigendur séreignarsparnaðar sótt um þessa úttekt samtals fjörutíu og þrjú komma tvo milljarða króna meðalúttekt fyrir skatt er samkvæmt því tæplega níu hundruð þúsund krónur á rétthafa í forsendum fjárlagafrumvarps fyrir komandi ár er reiknað með frekari heimildum til úttektar á séreignarsparnaði sem skilað gætu ríkissjóði nálægt þremur milljörðum króna í tekjuskatt það þýðir samkvæmt lauslegu mati að um tíu milljarðar króna verði greiddir út á grundvelli nýrrar heimildar til viðbótar þeim fjörutíu og þremur milljörðum króna sem þegar hafa verið greiddir út í ljósi þeirra áforma er lagt til í þessu frumvarpi að hverjum rétthafa verði heimilt að taka út allt að fimm milljónir króna af séreignarsparnaði sínum sem greiddar verði út á næstu tólf mánuðum umsóknarfrestur er sá sami og í gildandi bráðabirgðaákvæði það er til fyrsta apríl tvö þúsund og ellefu fyrir þá einstaklinga sem sækja um fimm milljónir króna útgreiðslu nú og hafa ekki nýtt hana áður nemur mánaðarleg útgreiðsla að frádregnum tekjuskatti og útsvari nálægt tvö hundruð fimmtíu þúsund króna næstu tólf mánuði þá er miðað við að staðgreiðsluhlutfall á útgreiðslu sé fjörutíu komma tólf prósent í tilviki hjóna væri greiðslan tvöföld fimm hundruð þúsund krónur ef bæði eiga rétt á útgreiðslu og hafa ekki nýtt hana áður ljóst er að opnun slíkrar heimildar ætti sannanlega að geta nýst þeim sem búa við óhagstæð vaxtakjör vegna skammtímalánsfjármögnunar af margvíslegum ástæðum á hinn bóginn er rétt að hafa í huga að séreignarsparnaðurinn er tiltölulega nýtt sparnaðarform og nær hjá flestum einungis aftur til ársins nítján hundruð níutíu og átta þar af leiðandi er meðalfjárhæð séreignarsparnaðar á hvern einstakling mun lægri en fimm milljónir króna eða nær því að vera um þrjár milljónir króna ég vík þá næst að breytingum á barnabótum og vaxtabótum í frumvarpinu er enn fremur að finna tillögur að breytingum á barnabótum og vaxtabótum þó að þeir bótaflokkar falli undir útgjaldahliðina eins og áður sagði en vegna þess hversu samtvinnaðar þessar bætur eru tekjuskattskerfinu er um það fjallað hér samkvæmt forsendum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og ellefu er reiknað með samtals þrjú komma fimm milljarða króna sparnaði í greiðslum barnabóta og vaxtabóta í fyrsta lagi var samkvæmt fjárlögum ársins tvö þúsund og tíu reiknað með að greiddur yrði út tíu komma einn milljarður króna í barnabætur á þessu ári en eftir endanlega ákvörðun þeirra við álagningu opinberra gjalda fyrsta ágúst síðastliðinn er ljóst að þær verða heldur hærri eða nálægt tíu komma fimm milljarðar króna í forsendum fjárlagafrumvarpsins fyrir árið tvö þúsund og ellefu er reiknað með nokkrum sparnaði á þessum útgjaldalið það er þrettán hundruð milljóna króna frá áætlaðri útkomu á yfirstandandi ári það þýðir að heildargreiðslur barnabóta á árinu tvö þúsund og ellefu verði níu komma tveir milljarðar króna

skerðingarhlutfallið verði þrjú prósent enn fremur verði tekjuskerðingarhlutfall vegna eins barns hækkað úr tveimur prósentum í þrjú prósent engin breyting verður hins vegar á skerðingarhlutfallinu þegar börnin eru fleiri þetta er gert til að lækkun bótanna komi fremur fram hjá þeim sem hafa hærri tekjur jafnframt er lagt til að skuldajöfnun barnabóta á móti opinberum gjöldum verði óheimil út árið tvö þúsund og ellefu í öðru lagi er í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið tvö þúsund og ellefu gerð tillaga um níu þúsund átta hundruð milljóna króna fjárheimild til greiðslu vaxtabóta á næsta ári sem er tvö hundruð sjötíu milljónum króna lægri fjárhæð en gert var ráð fyrir í

markmiðum um að lækkun þessara útgjalda bitni síður á hinum tekjulægri er í þessu frumvarpi lagt til að gerð verði sú breyting á útreikningi vaxtabóta samkvæmt gildandi lögum að tekjutenging þeirra verði sjö prósent í stað sex prósent nú því til viðbótar er lagt til að þannig ákvarðaðar vaxtabætur verði síðan skertar um átta prósent hjá öllum bótaþegum til þess að unnt verði að ná settu markmiði um á að giska tvö komma tvo milljarða króna sparnað á næsta ári í þessu samhengi frú forseti er mikilvægt að minna á að ein af ráðstöfunum ríkisstjórnar á öndverðu ári tvö þúsund og níu var að hækka verulega fjárveitingu til greiðslu vaxtabóta það er yfir þrjátíu prósent sú hækkun stóð áfram í fjárlögum yfirstandandi árs þetta var bein aðgerð til þess að aðstoða skuldsett tekjulág heimili til að takast á við þann vanda sem þar er við að glíma og hækkandi kostnað vegna lána rökin fyrir því að nú ættu að vera forsendur til þess að draga úr þessum stuðningi aftur og færa hann þó ekki alla leið til baka niður í það horf sem hann var fyrir árið tvö þúsund og níu voru meðal annars þau að þá höfðu menn vonast til að hraðar hefði gengið að vinna úr skuldamálum heimila að endurskipulagningu og í einhverjum tilvikum niðurfærslu skulda hefðu létt greiðslubyrði og að lægri fjármunir mundu þar af leiðandi nýtast til þess að halda uppi viðunandi stuðningi við skuldugar fjölskyldur vegna húsnæðisöflunar nú standa hins vegar yfir eins og allir vita miklar viðræður milli stjórnvalda og ýmissa aðila um það hvaða leiðir séu færar til að ná betri tökum á þessum skuldaúrvinnslumálum bæði gagnvart fyrirtækjum og ekki síður heimilum ein þeirra leiða sem þar er vissulega rædd og hefur verið til skoðunar samanber þá skýrslu sem kynnt var á dögunum er að beita vaxtabótakerfinu og þá kannski í breyttu formi þannig að það gagnist sem allra best þeim sem eru í mestum skuldavanda þar liggja ekki fyrir endanlegar niðurstöður en augljóst er að þær kynnu að leiða til breytinga á þessum ákvæðum frumvarpsins ef slíkar breyttar útfærslur í sambandi við vaxtabætur verða hluti af heildstæðari pakka í þessum efnum þá vík ég næst að hækkun á svonefndum krónutölusköttum almennt er gert ráð fyrir því að slíkir skattar taki fjögur prósent verðlagsuppfærslu og er það í samræmi við meginverðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins þetta snýr að bensíngjaldi olíugjaldi almennu og sérstöku kílómetragjaldi almennu vörugjaldi á áfengi og svo framvegis markmiðið er ósköp einfaldlega að fjárhæðir þessara skatta haldi raungildi sínu frá fyrra ári en hér er um að ræða vörugjöld sem ákvörðuð eru sem ákveðin fjárhæð á magneiningu ég held að við eigum ekki að láta þau mistök endurtaka sig að trassa það að láta slíka hluti fylgja verðlagi ár frá ári þannig að ekki þurfi að koma til þess að taka þurfi stór stökk í slíkum hækkunum þegar menn hafa kannski látið einhver ár líða án þess að uppfæra þetta í takt við verðlag það er gert ráð fyrir því að almennt bensíngjald sem í dag er tuttugu og tvö komma níutíu og fjórar krónur á hvern lítra hækki í tuttugu og þrjú komma áttatíu og sex krónur og sérstakt bensíngjald á níutíu og fimm oktana bensín hækki úr þrjátíu og sjö komma núll sjö krónum á hvern lítra í þrjátíu og átta komma fimmtíu og fimm krónur samtals um tvö komma fjörutíu krónur á hvern lítra samsvarandi hækkun á olíugjaldi er tvö komma ellefu krónur á hvern lítra gert er ráð fyrir því að þessar hækkanir skili ríkissjóði aukalega sjö hundruð fimmtíu milljónir króna sem þýðir að þessi tekjustofn heldur sínum hlut hvað verðlag snertir hækkun almenns og sérstaks kílómetragjalds er talin muni skila ríkissjóði aukalega um þrjátíu milljónir króna og hækkun á vörugjöldum á áfengi er áætlað að gefi um og yfir fjögur hundruð milljóna króna reyndar er til skoðunar að breyta skattlagningu áfengis einkum bjórs þannig að meira tillit verði tekið til styrkleika sem gæti hugsanlega að hluta komið í staðinn fyrir umrædda fjögur prósent hækkun útfærsla á þeirri tillögu er hins vegar ekki alveg fullbúin og því er hana ekki að finna í þessu frumvarpi en það kann að koma fram síðar þá eru að lokum lagðar til tillögur að gjaldskrárhækkunum ýmissa stofnana og fyrirtækja ríkisins í samræmi við verðlagsforsendur frumvarpsins í fyrsta lagi má nefna fjögur prósent hækkun á útvarpsgjaldi það er úr sautján þúsund tvö hundruð krónur í sautján þúsund níu hundruð krónur sem skili um hundrað fjörutíu milljónir króna í auknum tekjum í öðru lagi fjögurra prósenta hækkun vitagjalds sem skili tíu milljónir króna tekjuauka í þriðja lagi fjögurra prósenta hækkun á gjaldi í framkvæmdasjóð aldraðra sem skili um sextíu milljónir króna í viðbótartekjur einnig er lagt til að sóknargjöld verði föst krónutala lækki úr sjö hundruð sextíu og sjö krónur á mánuði samkvæmt núgildandi lögum í sex hundruð

af gjöldum er renna til þjóðkirkjusafnaða samkvæmt lögum um sóknargjöld og hins vegar vegna kirkjumálasjóðs sem reiknast á sama hátt sem ellefu komma þrjú prósent af sóknargjöldum þessu tengt er tillaga um að skuldbinding ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og ellefu gagnvart þjóðkirkjunni samkvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar muni lækka um hundrað milljónir króna með sama hætti er lagt til að framlag ríkissjóðs til kristnisjóðs muni skerðast um fimm komma níu milljónir króna á árinu að lokum er tillaga um að grunnfjárhæðir almannatrygginga verði óbreyttar á árinu tvö þúsund og ellefu það er þær sömu og nú eru í gildi erfitt er að meta af einhverri nákvæmni hvaða áhrif framangreindar aðgerðir hafa á einstakar efnahagsstærðir eins og ráðstöfunartekjur heimilanna verðlag eða kaupmátt ráðstöfunartekna sem aftur hefur áhrif á framvindu efnahagsmála ljóst er að viðbótartekjuöflun í formi fjármagnstekjuskatts erfðafjárskatts auðlegðarskatts bifreiðagjalds og lægri greiðslur barnabóta og vaxtabóta hafa bein áhrif til lækkunar á ráðstöfunartekjur um nálægt átta komma sjö milljarða króna á móti vega auknar útgreiðslur séreignarsparnaðar sem áætlað er að nemi nálægt sex milljörðum króna eftir greiðslu tekjuskatts og útsvars samanlögð áhrif þessara aðgerða á ráðstöfunartekjur heimilanna eru samkvæmt því mati lítillega neikvæð eða sem nemur tveimur og hálft til þremur milljörðum króna til lækkunar áhrif annarra aðgerða í frumvarpinu ættu fyrst og fremst að koma fram í verðlagi það er tekjuskattur lögaðila áfengis og tóbaksgjald kolefnisgjald krónutöluskattar og gjaldskrár lauslegt mat sýnir að þau áhrif gætu verið kringum núll komma tvö prósent til hækkunar á vísitölu neysluverðs rétt er að taka fram að vörugjald á sölu áfengis og tóbaks í fríhöfnum hefur ekki áhrif á vísitölu neysluverðs gangi þetta mat eftir væru samanlögð áhrif af tillögum frumvarpsins nálægt hálft prósent til lækkunar á kaupmætti ráðstöfunartekna virðulegi forseti ég legg að þessu sögðu til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari þetta er fyrra frumvarpið af tveimur sem felur í sér allviðamiklar ráðstafanir sem tengjast annars vegar sérstaklega tekjuöflunarforsendum fjárlagafrumvarpsins og hins vegar ýmsar tæknilegar lagfæringar og breytingar sem munu koma í öðrum sambærilegum bandormi og vonandi tekst að leggja fram hér á þingi í næstu viku ættu þá að vera að mestu leyti komin fram þau frumvörp sem tengjast ráðstöfunum á sviði ríkisfjármála og afgreiðslu fjárlagafrumvarps hér fyrir árið tvö þúsund og ellefu en það er eins og kunnugt er mikilvægt viðfangsefni sem alþingi fær nú og hefur með höndum að koma þeim stóra pakka öllum saman og er ekki alveg auðvelt við okkar erfiðu aðstæður en engu að síður nauðsynlegt og óumflýjanlegt að gera þær ráðstafanir sem við getum og teljum okkur fært að gera til þess að ná tökum á ríkisfjármálunum draga úr hallarekstri og skuldasöfnun og uppsöfnun vaxtakostnaðar þetta er nú viðfangsefni sem glímt er við um víðan heim að minnsta kosti mjög víða í nálægum löndum og satt best að segja svo komið að staða íslands í þeim efnum telst nú kannski ekki sú erfiðasta svona miðað við nýjustu fréttir víða að við höfum sett okkur býsna metnaðarfulla áætlun í þeim efnum að ná tökum á hallarekstrinum sem hér myndaðist með hruninu í markvissum áföngum á árabilinu tvö þúsund og níu til tvö þúsund og þrettán þannig að frumjöfnuði verði náð eða að minnsta kosti jafnvægi á næsta ári og heildarjöfnuði á árinu tvö þúsund og þrettán ég veit að það þarf ekki að fara um það mörgum orðum gagnvart háttvirtum alþingismönnum hversu mikilvægt þetta viðfangsefni er okkar sjálfra vegna og framtíðarinnar að ná sem fyrst aftur sjálfbærum traustum forsendum undir rekstur hins opinbera í landinu gildir að sjálfsögðu líka um sveitarfélögin sem mörg hver eiga í umtalsverðum erfiðleikum við að koma saman fjárhagsáætlunum

líka trúverðugleiki og traust sem með því skapast ef menn sjá að menn eru að ná tökum á ástandinu og það horfir til betri vegar skuldasöfnun margra ríkja vegna

áhættuálag á ísland og almennt umræða um ísland hefur farið batnandi að undanförnu meðal annars vegna þess að það hefur þrátt fyrir allt náðst talsverður árangur í að takast á við vandann sem hér er uppi það er óumdeilt við höfum fengið jákvæðar umsagnir frá aðilum eins og alþjóðagjaldeyrissjóðnum og efnahags og framfarastofnuninni fyrir þó þann árangur sem hér hefur náðst ekki síst á sviði ríkisfjármála enda erum við komin og verðum komin með afgreiðslu fjárlagafrumvarps sem í grófum dráttum

niður fyrir fimm prósent á þessu ári og ef við náum því fram að heildarhallinn fari inn fyrir mörkin tvö og hálft til þrjú prósent á árinu tvö þúsund og ellefu er það auðvitað gríðarlega mikill árangur frá þeirri stöðu sem við lögðum upp með og eins og árið tvö þúsund og átta kom út samanber ríkisreikning fyrir það ár á margan hátt er ísland þá komið mun lengra í glímunni við þennan vanda ríkisfjármálanna en ýmis nálæg lönd eins og við sjáum best á því að hallinn á ríkissjóði grikklands var fimmtán komma tvö prósent í fyrra fjórtán komma fjögur prósent á írlandi bretar horfa framan í um þrettán prósent halla af ríkissjóði í ár af vergri landsframleiðslu og staðan er þung víða annars staðar þannig að þrátt fyrir allt held ég að takist okkur í grófum dráttum að fylgja þessari áætlun eftir getum við verið sæmilega sátt við þann árangur sem þannig er að nást hann er að sjálfsögð ekki án fórna hann er ekki sársaukalaus það dettur engum manni í hug að halda því fram eins og umræða undangenginna vikna ber náttúrlega skýrt með sér við metum að sjálfsögðu þjóðhagsforsendurnar eins og þær koma til með að liggja fyrir nú þegar ný þjóðhagsspá verður komin fram og hvaða svigrúm er til tilfærslna og aðgerða en í aðalatriðum held ég að við þurfum að halda okkur við þá áætlun sem upp var lagt með þannig að við förum ekki út af sporinu í þeim efnum að ná sem allra fyrst sjálfbærni í okkar ríkisbúskap hver króna sem fer frá því að renna til reksturs í velferðarmálunum og í að borga vexti er dýr og ég held að það hlutfall sem við sitjum nú þegar uppi með að kannski um fimmtán til sautján prósent af heildartekjum ríkisins fer í greiðslu vaxtakostnaðar sé þegar orðið ærið nóg það markmið að stöðva skuldasöfnunina tiltölulega hratt úr þessu er gríðarlega mikilvægt og ég veit að háttvirtir þingmenn hafa allir skilning á því ég óska svo eftir góðu samstarfi við háttvirta þingnefnd efnahags og skattanefnd sem fær ærin verkefni með frumvarpi þessu og fleirum sem ásamt því eru á leiðinni til hennar